Ce droit au travail doit comprendre d'autres droits protecteurs pour les salariés, hommes et femmes, qui ne doivent pas être confrontés à l'incertitude du lendemain. En effet, comment construire sa vie avec un contrat de travail à zéro heure? Comment construire sa vie dans l'inquiétude de ne pas avoir de pension de retraite? Comment construire sa vie dans la peur de ne pas être soigné en cas de maladie? Comment, aujourd'hui, construire sa vie sans accès aux services publics et au numérique?